Ich habe mir Ihre Wortmeldungen mit großem Respekt sehr genau angehört und stelle eine sehr breite und vielfältige Position hier im hohen Hause fest. Zunächst Wir versuchen, mit dem Haushaltsrahmen, den wir haben, zu helfen, mit unseren begrenzten Mitteln wir haben nur 1 des europäischen Sozialprodukts im europäischen Haushalt, 49 sind in den Mitgliedstaaten, Regionen und Kommunen.

Versuchen wir dort, wo Aufgaben neu entstehen, im Rahmen der begrenzten Flexibilität zu helfen. Wir haben durch Umschichtungen seit drei Jahren in diesem Jahr in besonderem Maße versucht, Mittel frei zu machen für Kommunen, Regionen und Mitgliedstaaten, die von der Migrationsaufgabe in besonderem Maße berührt sind.

Aber unser Prinzip muss sein Grundvertrauen in die ordnungsgemäße Mittelverwendung seitens der Regierungen und Verwaltungen unserer Mitgliedstaaten.

Ich frage mich als EVP Mitglied, ob nicht Berlusconi versagt hat? Und ich frage die Sozialdemokraten, ob nicht auch die Sozialdemokraten in Italien nicht genügend gemacht haben und deswegen die Entwicklung so gekommen ist, wie sie gekommen ist? Wir geben uns Mühe, unsere Mittel sind begrenzt. Im nächsten Haushaltsrahmen haben wir, wenn das im Hohen Haus angenommen wird, mehr Mittel.

Mir ist die Debatte viel zu stark in die Gegenwart und Vergangenheit gerichtet.

Denen müssen wir im Sinne einer fairen Partnerschaft eine Perspektive geben. Und die kann nicht nur ich zitiere aus einer Festung aus Stahl und Schiffen im Mittelmeer bestehen.

Wenn jemand in der europäischen Politik diese internationalen Verpflichtungen aufkündigen will, dann soll er es hier sagen und nicht in der täglichen Praxis die Regeln verletzen, wie es zunehmend im Graubereich versucht oder zumindest öffentlich angekündigt wird.

Halten wir uns an die Verpflichtungen, die wir unterschrieben haben, ja oder nein? Plattformen außerhalb der EU Es war der Europäische Rat in Juni.

Wir tun alles, um dies weiter abzufragen, aber bisher ist es eher eine Illusion als eine praktische Lösung. Wir mögen Druck auf die Türkei ausüben. Grüß Gott, das kann ich gerade brauchen!

Sind wir bereit, neben den jetzt sechs Milliarden deutlich mehr Milliarden zu investieren? Das ginge nur, indem entweder die Mitgliedsstaaten uns mehr Geld geben oder indem wir Agrarmittel oder Kohäsionsmittel umschichten. Ich bin offen dafür. Sind wir bereit, statt der Umgehungsstraße und der Direktförderung pro Hektar für mehr Menschen im Nachbarkontinent Afrika für Menschenwürde Geld auszugeben? Schon die zweite Tranche von drei Milliarden fällt uns allen den Mitgliedstaaten und der EU sehr, sehr schwer. Werden wir die Kunst des Teilens noch lernen? Wollen wir es? Das wird für den nächsten Haushaltsrahmen exemplarisch zu beraten sein. OLAF ich biete dies an ist eine unabhängige Behörde innerhalb der Europäischen Kommission. Ich bin nicht weisungsbefugt. Wenn Sie aber Indizien haben für Mittelfehlgebrauch und OLAF dies erfährt oder ich es erfahre und weiterleite Gehen Sie davon aus, dass OLAF dann jedem Fall nachgeht und Fehlgebrauch für europäische Finanzmittel entsprechend untersucht und es auch einem konsequenten und gerechten

Wir brauchen eine Unterstützung für den Außengrenzschutz der hauptberührten Länder Bulgarien, Malta, Zypern, Griechenland, Italien, Spanien durch Frontex, und trotzdem die finanzielle Kraft, den hauptberührten Gebietskörperschaften über ihre Mitgliedstaaten und deren Regierungen genügend Geld zu geben. Ich versichere Ihnen Die Kommission wird alles tun, um dort, wo neue Aufgaben entstehen für Integration, für Rechtsprüfung, auch für Rückführung dies im Rahmen unserer rechtlichen und haushaltswirtschaftlichen Möglichkeiten zu unterstützen.